Señora presidenta, señora comisaria, señores del Consejo, tenemos un problema gravísimo sin resolver, de miles y miles de millones de euros que circulan por el sistema financiero europeo, blanqueados, provenientes de actividades criminales, y los escándalos en los últimos años creo que son palpables.

Y, en las evaluaciones que ustedes mismos han hecho, encontramos fallos de todo tipo desde la falta, por ejemplo, de las obligaciones de lucha contra el blanqueo dentro de los bancos, la falta de personal en los organismos de supervisión, la falta de inspecciones, una nula cooperación entre países. Esto es un problema muy muy serio y, por lo tanto, debemos tener más acción, ser mucho más valientes en la aplicación —de entrada— de la legislación europea. No puede ser que vayamos con tanto retraso en la aplicación de la cuarta Directiva.

Como le hemos pedido a este Parlamento y le vamos a pedir en esta Resolución, con el monitoreo de los terceros países que son un auténtico problema, con esa lista gris que hace tiempo que proponemos que ustedes establezcan, así como también, cuando estas Directivas no se aplican correctamente, que sean mucho más diligentes con la apertura de procedimientos de infracción.

Y, finalmente, como también les hemos pedido durante repetidas ocasiones, debemos avanzar progresivamente hacia la creación de una auténtica autoridad europea, para poder atajar este fenómeno.